Akkor ez volt a történelmi küldetésünk. Most ugyanez. Most a világban a hazugság és az elnyomás két pillérre épül. Az egyik, hogy a globális nagytőke és a bankok a hasznot privatizálják, a kárt és a költségeiket pedig államosítják, illetve áthárítják a tűzoltókra, ápolónőkre, pedagógusokra, nyugdíjasokra, akik egyre többet szenvednek. A másik pillér pedig, hogy úgy állítják be és elsősorban a politikusok, akik az emberek érdekeinek a képviselete helyett a globális nagytőke és a bankok képviseletét vállalják következetesen itt az Európai Unióban is hogy ez így természetes, vagy legalábbis

A magyar elnökségnek és Magyarországnak, az én hazámnak, meg kell mutatnia, hogy ez nem így van, hogy a király meztelen. A profit és pénzközpontú gondolkodás helyett meg kell mutatnunk, hogy létezik emberközpontú és igazságosságközpontú gondolkodás, amikor nem mindig azt kérdezzük, hogy mi a legjobb a pénz és a profit szempontjából, hanem azt kérdezzük, hogy mi a legjobb az emberek és az igazságosság szempontjából.